Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, il est clair que les mouvements populaires au Sud de la Méditerranée ont mis au jour des défaillances dans notre politique européenne de voisinage. Ce n'est pas tant, je crois, les objectifs de cette politique de voisinage, qui sont eux mêmes énoncés dans le traité l'article 8, l'article 21, la promotion et le respect des droits de l'homme et de la démocratie, des objectifs également sociaux qui posent problème, mais je crois que c'est dans leur mise en œuvre que nous avons failli, et donc il faut en tirer, évidemment, quelques conclusions pour l'avenir. C'est tout l'enjeu des travaux qui sont en cours pour la révision de cette politique. Le premier point, qui a été signalé par mon collègue Schulz, c'est notre capacité à soutenir réellement, de manière efficace, la société civile et dans tous les pays du voisinage, quelle que soit leur importance stratégique, commerciale, ou leur situation politique.

C'est plus facile aussi sans doute que lorsqu'ils sont sous le joug d'un régime autoritaire, comme en Syrie, mais c'est un défi, un enjeu, auquel nous devons apprendre à répondre de manière efficace. Je crois qu'il faudra aussi apprendre à discuter de ces sujets avec nos partenaires, non seulement dans des lieux consacrés sous comités des droits de l'homme, mais aussi au plus haut niveau politique, sans que les agendas de ces sous commissions soient déconnectés de la situation c'est ce qu'on a connu dans le passé ou non reliés à d'autres formations, comme le Conseil JAI. J'approuve la communication sur le partenariat pour la démocratie et la prospérité partagées avec le Sud de la Méditerranée, et je pense que c'est un point d'appui extrêmement important. On devrait y ajouter, me semble t il, un objectif à part entière concernant la justice sociale et la lutte contre les inégalités. Et puis, certainement, il faut assurément revoir notre conception de la mobilité entre les deux rives de la Méditerranée.